Señora Presidenta, se ha dicho ya la columna vertebral de los sistemas de pensiones en Europa es, y debe seguir siendo, el sistema público, porque éste es el único sistema que garantiza la cohesión y, además, reduce los riesgos de pobreza en nuestra sociedad. No deja de ser llamativo que, en los países de la OCDE, los mayores índices de equidad en las rentas de los ciudadanos se den en materia de pensiones, o que, debido a la crisis, las pensiones privadas perdieran, sólo en 2008, un 20 de su valor y que aún sigan, a día de hoy, lejos de los niveles de solvencia requeridos. Todo esto demuestra que, en un momento de ineludibles reformas, la sostenibilidad de nuestros sistemas de pensiones debe hacerse de una manera transversal, teniendo en cuenta, entre otros factores, unas políticas ambiciosas de natalidad o de conciliación laboral, unas políticas también ambiciosas de acceso y permanencia en el empleo, o incluso, unas políticas de inmigración basadas en la integración, que garanticen también, desde un punto de vista demográfico, la sostenibilidad de nuestras pensiones. Por último, lamento que el texto no ponga límites en cuanto al abuso que se hace de la figura de las becas en empresas, ya que, por regla general, éstas están excluidas de todo tipo de cotización social.